Es geht nicht um die Erfindungen der Neuzeit. Benennen wir ein anderes Problem In Berlin, in Paris, europaweit demonstrieren aktuell Palästinenser und deren Verbündete gegen Israel. Sie verbrennen Israel Flaggen, stecken Banner mit dem Davidstern in Brand, und die Polizei lässt es zu. Ich schäme mich dafür. Wer Flaggen verbrennt, der verbrennt damit mutmaßlich jeden Anstand, jede Toleranz, und verbreitet menschenvernichtenden Hass. Der Hass darf nie unser Partner sein! Stehen wir geschlossen auf gegen all die neue antisemitische, antizionistische Gewalt! Haben wir Mut! Setzen wir als Europäer Zeichen! Stehen wir zur einzigen Demokratie im Nahen Osten zum Existenzrecht Israels, zur jüdischen Kultur! Als Europäer müssen wir ein klares Zeichen setzen Jerusalem ist die Hauptstadt Israels.